Señorías, los datos son preocupantes la Organización Mundial de la Salud estima que más de 300 millones de personas contagian cada año, de manera involuntaria, una enfermedad de transmisión sexual. En Europa, tal y como advierte el Foro Europeo de Salud Sexual, es preocupante el aumento del número de embarazos no deseados entre adolescentes por culpa de un déficit excesivo de educación e información entre nuestros jóvenes, e incluso tal y como señala la Comisión— existen en Europa distintas y diversas desigualdades en el acceso a los servicios de salud sexual en función de los Estados y, dentro de éstos, en función del nivel de renta de los ciudadanos.

Sólo en cinco Estados miembros existen planes en este sentido, pero en todos ellos se ha conseguido reducir el número de embarazos no deseados, los contagios de enfermedades de transmisión sexual y también el número de abortos. Es necesaria una estrategia común que apueste por la prevención desde el ámbito educativo, que amplíe las políticas de información, que incremente los esfuerzos en materia de planificación familiar y facilite la accesibilidad a los métodos anticonceptivos.